La Commission européenne l'a bien compris lorsqu'elle a présenté, en décembre 2015, sa communication sur une stratégie de l'aviation pour l'Europe. Nous débattons aujourd'hui d'un rapport complet qui prend en compte des enjeux essentiels pour faire de ce secteur un outil au service du renforcement de l'Europe, tant sur son marché intérieur que sur la scène internationale. Sécurité aérienne, avec la réforme de l'AESA, ciel unique européen, droits des passagers aériens, l'accord mondial de plafonnement des émissions et, enfin, la dimension internationale de la stratégie aviation sont des axes prioritaires qui devront guider l'action de la Commission et des États membres au delà de la stratégie de l'aviation elle même. Je veux insister sur un point comme en sport, je me bats pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Or, il reste encore tant à faire en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales! Nous devons prendre conscience de la nécessité de défendre nos compagnies aériennes européennes et nos aéroports.

C'est en trouvant de nouveaux relais de croissance et en luttant contre les pratiques commerciales déloyales que le secteur aérien européen retrouvera des perspectives d'avenir solides.